Ako viete, na Slovensku sa udiala vážna úkladná vražda novinára. Tento ohavný čin otriasol Slovenskom a vidím, že aj celou Európou a vzdialeným zahraničím.

Chcem odkázať odtiaľto všetkým zainteresovaným a zvlášť postkomunistickým vládam, odmietame, aby sa vražda investigatívneho novinára novou normou. Patríme do civilizovaného sveta, kde organizovaný zločin nemá miesto a kde vrahovia musia byť za svoj čin chytení a potrestaní.